Das habe ich getan. Für die Zulässigkeit lassen sich folgende allgemeine Kriterien aufstellen Es folgt dann eine lange Liste von Kriterien, die wir eben aber bereits erläutert haben, auf die sich auch der Kollege Jadot bereits bezogen hat. Jetzt heißt es hier weiter Nur der Präsident kann die Berücksichtigung eines Kompromissänderungsantrags vorschlagen. Das habe ich getan, in beiden Fällen, Jadot und Lange. Für die Abstimmung über einen derartigen Änderungsantrag muss der Präsident die Zustimmung des Parlaments einholen, das habe ich getan d. h. er muss die Frage stellen, ob gegen die Abstimmung über einen Kompromissänderungsantrag Einwände bestehen. Ist dies der Fall, so entscheidet das Parlament mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Ich habe mich exakt an dieses Verfahren nach Artikel 170 gehalten. Nun habe ich die Abstimmung durchgeführt auf der Grundlage des Artikels 174. Hier gab es unterschiedliche Interpretationen.